Twee weken geleden was ik in Dakar, Senegal en ik sprak een Touareg, die net gevlucht was uit Mali, een goed opgeleid man, een marabu, een spiritueel leider, maar van het vrijzinnige soort. Al zijn kinderen, jongens en meisjes, hadden gestudeerd. Geen van zijn kinderen woonde en werkte nog in Mali, want het was er te gevaarlijk, te onduidelijk en de Touareg voelde zich te zwaar gediscrimineerd. De man zei Die rebellen, die Touaregrebellen zijn schurken, zij mogen dan de islam als argumentatie gebruiken, maar zij hebben nog nooit een moskee vanbinnen gezien!.

En dat vind ik een gevaarlijk signaal. Ik ging weg bij hem, terwijl ik nog niet helemaal begreep waar het nou eigenlijk over ging. Maar het is mij wel heel duidelijk dat hier in Mali geen sprake is van een conflict dat net is begonnen. Hier is sprake van generaties lang niet samenwerken en van het ontbreken van respect van meerderheden voor minderheden.

Er zit geld in de grond in Mali, grondstoffen waar het land rijk van kan worden.